Signor Presidente, onorevoli colleghi, al centro della nostra attenzione è tornato il Sudan, uno dei paesi africani più estesi. Le recenti notizie dal Sudan si sono confermate pessime. Mentre gran parte del mondo era impegnato ai festeggiamenti di fine anno, i sudanesi si sono riversati nelle strade e nelle piazze, protestando per il calo del potere d'acquisto. All'origine della protesta i rincari prima della benzina, poi del pane di cui si è triplicato il prezzo per decreto. Nel paese sono partite le contestazioni, che mettono a repentaglio il fragilissimo equilibrio sociale raggiunto e confermano purtroppo la precarietà della vita dei cittadini. La congiuntura economica non è favorevole per il paese, nonostante sia dotato di molte risorse. Il Sudan va avanti, alternando periodi di relativa calma con altri periodi particolarmente duri per i cittadini, colpiti dalla fame e dagli effetti nefasti del governo, che spesso degenerano in conflitti sociali a forte valenza repressiva, da parte delle forze dell'ordine. A pagare il prezzo dei disordini non solo i cittadini sudanesi contestatari, bensì anche gli esponenti dell'opposizione. Il Sudan conferma in questo modo la triste realtà della repressione politica sulle libertà di espressione, di fonte a reclamazioni legittime di cittadini esasperati. Al governo di Khartoum dobbiamo sempre ricordare che gli incombe provvedere con priorità e celerità allo sviluppo del proprio paese. Solamente attraverso lo sviluppo delle attività economiche nel paese e l'installazione di un clima politico sano, possono essere placati i movimenti di contestazione. In questo senso, è importante sottolineare il ruolo del dialogo politico che vorremmo vedere praticato, specie dopo la formazione della nuova coalizione dei partiti di opposizione.